D'abord parce qu'il constitue vraiment une contribution positive et constructive du Parlement européen à la définition d'une politique euroméditerranéenne cohérente, un défi qui nous tient tant à cœur. Ensuite, parce que vous soulignez, à juste titre, que l'Union pour la Méditerranée doit être complétée.

Il est vrai que l'Union pour la Méditerranée a vocation à valoriser le caractère paritaire institutionnel et politique d'un partenariat régional qui a besoin d'une relance. Mais il est tout aussi vrai que celle ci ne pourra se faire qu'à partir de l'acquis de Barcelone, qu'il faut prolonger et qu'il faut consolider. La coopération régionale financée par la Commission fait partie de cet acquis. Il n'y a donc aucune raison, aujourd'hui, de la remettre en cause. Bien au contraire, elle cautionne et elle garantit la cohérence de l'action de l'Union européenne dans la région, d'autant plus que ses objectifs sont parfaitement compatibles avec les ambitions de la politique européenne de voisinage, le cadre principal de nos relations bilatérales avec les pays de la région. Il en va de même pour le respect des méthodes communautaires appliquées aux mécanismes de prise de décision et de définition des priorités à l'intérieur de l'Union européenne, dans la mesure où l'Union pour la Méditerranée est une initiative qui s'inscrit pleinement dans le cadre européen. Monsieur le Président, le sommet constitutif de l'Union pour la Méditerranée avait, comme vous le savez, pour triple objectif de redonner une vigueur politique aux relations euro méditerranéennes, de changer la gouvernance institutionnelle de ces relations au profit d'une conduite paritaire de l'initiative et, finalement, de cristalliser la coopération multilatérale de l'Union européenne avec ses partenaires méditerranéens autour de projets structurants, porteurs d'intégration sous régionale et susceptibles de réduire les écarts de développement entre les deux rives de la Méditerranée.

Mener des politiques migratoires responsables et concertées, comme vous l'avez dit, afin de tirer parti de la stabilisation démographique en Europe et de la croissance démographique des pays méditerranéens. Voilà quelques exemples des défis que nous devons relever ensemble avec nos partenaires dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée. Effectivement, nous savons que nous ne pourrons pas atteindre ces objectifs sans le soutien parlementaire, le soutien à la fois du Parlement européen et de l'Assemblée parlementaire Euromed. C'est dans cet esprit que nous travaillons, avec la ferme conviction que, sur toutes ces questions, la Commission européenne pourra compter sur votre collaboration, et je tiens à vous en remercier d'avance.